Vreau să salut un raport de substanță, un raport care analizează subiectul, dar care încearcă să ofere și soluții și care, dincolo de toate acestea, este un raport care dă șanse unei coeziuni în materia politicii de securitate și apărare. Avem acum oportunitatea, parafrazându l pe Al Gore, să transformăm această criză într o oportunitate pentru industria de apărare și pentru viitorul politicii noastre comune de securitate însă nu pot să nu subliniez că această scădere dramatică a bugetelor de apărare din statele membre poate constitui un risc la adresa securității noastre comune, poate menține decalajele, și așa semnificative, între Statele Unite și țările membre ale NATO din Uniunea Europeană și poate vulnerabiliza Uniunea în ceea ce privește capacitatea ei de reacție. Cred că instrumentele pe care le avem deja și mă refer la Agenția Europeană pentru Apărare trebuie utilizate într un mod semnificativ trebuie să îi creștem capacitatea de reacție și capacitatea de integrare pentru această politică de pooling and sharing, care este singura soluție pentru ca Europa să aibă capabilități comune, să nu le piardă pe cele pe care le are, să și asigure o interoperabilitate în sistemul de apărare comun și să fie eficientă în misiunile pe care le are și care probabil, din păcate, vor mai fi. Pentru aceasta cred că Europa are obligația să își construiască o bază tehnologică și industrială comună, să își folosească capacitatea de cercetare pe care o parte din statele membre o au și să privilegieze, în continuare, soluții de conduită onestă în achizițiile publice, pentru că

Avem deja un Cod de conduită, dar va trebui să utilizăm acest Cod de conduită mult mai eficient, iar atunci când reușim să facem achiziții, să o facem în rațiuni de oportunitate pentru interesele cetățenilor europeni.